A po drugie, dlatego że dotychczasowe doświadczenia z wielopaństwowymi badaniami w kosmosie są bardzo zniechęcające i obawiam się, że tak jak sonda nie umiała trafić w kometę i gdzieś zginęła, to mogłaby trafić przez pomyłkę w Stany Zjednoczone zamiast Rosji albo odwrotnie i wtedy byłyby poważne komplikacje międzynarodowe. A poza tym sądzę, że Unia Europejska musi zostać zniszczona.